Mijnheer de Voorzitter, de begroting 2011 plaatst ons voor de prioriteiten van de Europese Unie. In deze economisch moeilijke tijd moet de Unie allereerst beseffen dat ze haar financiële middelen ontvangt van de lidstaten.

Niet alleen de lidstaten moeten bezuinigen, ook de Europese Unie dient derhalve haar publieke middelen af te slanken en gerichter in te zetten.

Wel vraag ik aandacht voor één onderwerp waar steun van de Europese Unie echt onmisbaar is. Het verslag vermeldt de overstap van jongeren vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Rapporteur, wilt u ook aandacht besteden aan de specifieke behoeften van kwetsbare jongeren?

Europese steun voor zulke initiatieven van de lidstaten juich ik van harte toe, bijvoorbeeld in het kader van de structuurfondsen. Ik reken op u.